Man kann das aber nicht beantworten, indem man selbstgerechte Reden über Korruption und Untätigkeit im Land hält, sondern wir müssen uns gemeinsam überlegen, wie es weitergeht. Manche sagen, wir sollten uns zurückziehen. Ein Stück weit wäre das sicher auch richtig, denn wir haben uns vielleicht zu viel in zu viele Details eingemischt. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir diesem Land in Dayton unter Führung der Amerikaner eine Struktur verpasst haben, die einfach nicht funktioniert.

Wir brauchen eine Verfassungsreform. Wir brauchen eine Föderation dreier gleichberechtigter Völker. Wir brauchen eine Stärkung der Kommunen, der Selbstverwaltung, eine Heranbildung einer jungen neuen Führungsschicht. All diese Aufgaben müssen von uns mit angepackt werden, denn wir haben unseren Beitrag dazu geleistet, das Land in die jetzige Krise zu bringen. Aber nicht nur wir dürfen uns nicht untätig abwenden, sondern natürlich die Menschen im Land selbst auch nicht. Wir können es von außen her nicht lösen, sondern eigentlich muss natürlich die Kraft der Erneuerung aus dem Land selbst kommen.